Est ce que c'est ce pacte là qui va vraiment créer la gouvernance économique?

Et qu'est ce qu'il dit? Il dit que les objectifs sont décidés par les chefs d'État et de gouvernement, que les engagements sont pris par les chefs d'État et de gouvernement, que les suivis sont réalisés par les chefs d'État et de gouvernement. En fait, la Commission assure simplement le suivi technique, rien d'autre.

On va approuver ce qu'on va approuver pendant le week end, mais préparez ensemble avec M. Rehn, le plus vite possible, un vrai plan de gouvernance économique basé sur un acte communautaire qui donne tout le pouvoir à la Commission, qui se base sur un code de convergence, et mettez le sur la table du Conseil.

Mais continuez la bataille avec nous et n'acceptez pas cette procédure ni la proposition qui est sur la table pour le moment, parce qu'elle ne fera pas l'affaire, et ça ne va pas stabiliser l'euro dans les prochains mois et les prochaines années. C'est la première remarque que je voulais faire.

Puis, dans l'affaire de la Libye, nous avons démontré le manque d'unité de l'Union européenne.

Moi, je vois qu'il y a un manque de stratégie de l'Union européenne vis à vis des révolutions arabes.

Est ce que c'est cela la position européenne?

dit? Ils invitent également je parle de Bahreïn les manifestants à s'abstenir de tout acte d'intimidation délibéré.